Monsieur le Président, Madame le Commissaire, chers collègues, la situation humanitaire sans précédent que connaît la Corne de l'Afrique continue à se détériorer et ne devrait pas s'améliorer avant au moins l'année prochaine. Il est donc vital que la communauté internationale redouble d'efforts pour faire face à cette situation d'urgence, afin de répondre aux besoins humanitaires grandissants et d'empêcher ainsi une nouvelle détérioration de la situation. À ce jour, un milliard de dollars sont encore nécessaires pour fournir une aide vitale à cette région. Nous devons porter notre regard au delà de l'aide d'urgence et investir à long terme dans l'agriculture, qui est la source principale d'alimentation et de revenu dans la région, ainsi que dans la construction d'infrastructures durables. L'Union européenne doit aider les pays africains à prendre des mesures à long terme pour veiller à ce que la sécheresse ne soit plus synonyme de famine et pour lutter contre les causes de l'insécurité alimentaire. Je pense aux prix élevés des denrées alimentaires, aux ressources de plus en plus limitées par exemple, ou à l'acquisition accrue de terres par des investisseurs étrangers ainsi qu'à la spéculation bien trop abusive.

Les mesures nécessaires doivent être prises dans les délais les plus brefs pour contrer les excès de la spéculation sur les marchés des matières premières afin de stopper l'envolée des prix des denrées alimentaires.